Ich möchte Ihnen ausdrücklich gratulieren. Sie sind ein Pro Europäer, Sie sind ein Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, Sie sind jemand, der bei allen Schwierigkeiten im eigenen Land ein ehrgeiziges Programm vorgelegt hat, und ich glaube, wenn es Ihnen gelingt, so wie Herr Verhofstadt das gesagt hat, in der Frage der Finanzmarktregulierung dieses unselige Einstimmigkeitsdiktat im Rat zu brechen, dann werden Sie uns an Ihrer Seite haben, und Sie werden eine der erfolgreichsten Präsidentschaften der letzten Jahre absolvieren. Darum bitten wir Sie, gerade weil Sie eben nicht mehr lange im Amt sind, dass Sie diese Monate nutzen, um gemeinsam mit dem Parlament dieses Thema, das die spanische Ratspräsidentschaft nicht hinbekommen hat, zu Ende zu führen.